Premda Švicarska nije članica Europske unije, pripada Schengenskom sporazumu i zbog toga je vrlo važno, i vrlo je važna informacija koja može utjecati na članice Europske unije, mora biti transparentna i dostupna svim državama, dakle ta informacija, koja bi mogla utjecati na različite ekonomske i socijalne promjene koje se događaju u Švicarskoj. Isto se odnosi i na Hrvatsku, vrlo je važno napomenuti da želimo zadržati pozitivan odnos prema Švicarskoj jer mnoge švicarske firme funkcioniraju u Hrvatskoj.